Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Endlich gibt es die Chance, in der Außenpolitik gemeinsam für mehr Konfliktprävention einzutreten, für mehr Menschenrechte und Demokratie in allen Teilen der Welt, also diese globale Verantwortung, die die Europäische Union hat, stärker wahrzunehmen.

Das ist europapolitische Verantwortungslosigkeit!

Ich ersuche auch die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten, das klarzustellen.